Ilyen például számos országban az áfa mértékét veszik lejjebb, hogy ezzel is serkentsék a turizmust. Kérdezem, hogy, Ön egyet tudna e érteni azzal, hogy akár bizonyos régiókban, akár bizonyos szezonokban az élelmiszer áfa vagy a turisztikai szolgáltatások áfája egységesen nulla legyen Európában.